Elnök Asszony! Meglehetősen méltánytalan helyzetben vannak az Unió méztermelői, mivel a jelenlegi uniós agrárpolitika nem támogatja kellőképpen a tevékenységüket, továbbá jelentős mértékű hamisított mézzel is meg kell küzdeniük a belső piacon. Ez a hamisított mennyiség nagyrészt EU n kívüli országokból származik, és nemcsak a termelőinket lehetetleníti el, hanem a fogyasztók megtévesztését is jelenti. Elsősorban a saját termelőink számára kell kedvező feltételeket teremtenünk annak érdekében, hogy az uniós fogyasztók egészséges és minőségi mézhez jussanak, továbbá meg kell változtatnunk a jelenlegi tisztességtelen versenyhelyzetet. Ennek érdekében a 2020 utáni Közös Agrárpolitikában külön figyelmet érdemelnek a méztermelők, akik számára egy új, közvetlen támogatási rendszer kialakítása, valamint adómentesség bevezetése szükséges. Az uniós polgároknak pedig joguk van tudni, hogy az általuk mézként vásárolt termékek milyen arányban tartalmaznak európai termelőktől származó mézet, s ennek megfelelően kell átalakítani a termékek címkézését.